Signora Presidente, onorevoli colleghi, la Commissaria Malmström, che apprezzo per quello che ha detto e per la partecipazione ma che, certo, deve riuscire ad andare avanti sulle proposte e credo che il Consiglio, soprattutto, nella prossima riunione del 24 come ha chiesto il Presidente italiano Letta debba affrontare certamente questo tema e non può non inserirlo nell'ordine del giorno. La tragedia di Lampedusa ha detto è una tragedia europea, di questo però devono esserne consapevoli, perché non la hanno percepito la dimensione europea la popolazione stremata di Lampedusa, i superstiti che purtroppo però, come diceva il collega Sassoli, sono oggi indagati per la legge italiana e soprattutto dobbiamo onorare questi 300 morti che sono in maggioranza donne, bambini, giovanissimi.